Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ciclone Cleopatra ha provocato 19 vittime in Sardegna, tra cui un agricoltore ancora disperso e un imprenditore suicidatosi dinanzi alla disperazione della perdita e all'impossibilità di poter far ripartire la propria attività economica.

Abbiamo il dovere di sostenere i cittadini e le imprese colpite ma, ancora di più, abbiamo il dovere di garantire la velocità dei tempi e delle procedure, perché i tempi biblici degli aiuti aggiungono danno al danno. Nel recente voto in sede di commissione per lo sviluppo regionale in merito al regolamento sul Fondo di solidarietà dell'Unione abbiamo definito a sei settimane il limite massimo entro il quale la Commissione europea dovrà rispondere alle richieste di attivazione del Fondo. Sappiamo che c'è condivisione che vi chiedo di confermare qui stamattina. Non è stata invece accettata l'idea che il dissesto idrogeologico sia una variabile che può drammaticamente aggravare gli effetti di eventi metereologici avversi e che sarebbe necessario che il Fondo di solidarietà finanziasse anche le opere volte a sanare il dissesto idrogeologico. Certo, dobbiamo incentivare politiche di contrasto al consumo avido del territorio. Mi preme portare all'attenzione dell'Aula questo aspetto e conoscere anche qui, sul dissesto idrogeologico, la posizione della Commissione e del Consiglio.